Soit on continue dans la même direction et le continent africain continuera de s'enfoncer, soit on change radicalement de cap et on pourra commencer à respirer, notamment sur le continent africain grâce, je le répète, à l'agriculture de subsistance qui doit avoir la priorité par rapport au commerce international.